Das hat folgende Gründe. Erstens Die Weltwirtschaft wächst heute lange nicht mehr so schnell wie früher, und darunter werden vor allen Dingen die Länder der Dritten Welt leiden. Zweitens Der wichtigste Motor der Weltwirtschaft, der internationale Welthandel, stottert. Und drittens Von den auf dem Gipfel vertretenen Regionen hält die Eurozone schon seit längerer Zeit immer wieder die rote Laterne. Deshalb erlaube ich mir, den beiden Präsidenten Tusk und Juncker einige Ratschläge mit auf den Weg nach Japan zu geben. Erstens Setzen Sie sich für einen Neustart im Welthandel ein. Stichworte sind hier TTIP, CETA und TPP. Die Globalisierung ist nicht nur ein ökonomisches Phänomen. Sie bringt nicht nur Waren, Dienstleistungen und Güter um die Welt, sondern eben auch Ideen wie Demokratie und Menschenrechte. Zweitens Widersetzen Sie sich dem süßen Gift eines möglichen Abwertungswettlaufs.

Währungen müssen den wirtschaftlichen Realitäten entsprechen.